La société doit nous permettre de profiter de nos filles et de nos fils pour tisser des liens privilégiés avec eux dès la naissance. C'est pourquoi j'appelle tous mes collègues à voter en masse en faveur de la création d'un congé de paternité de deux semaines entièrement rémunéré dans toute l'Union européenne. Au passage, je demande également à la Commission européenne et au Conseil de nous soutenir et je le répète, comment pouvez vous aller à l'encontre de notre demande visant à créer un nouveau droit pour les pères au niveau européen? J'appelle également tous mes collègues à soutenir le rapport Estrela dans tous ses éléments. Quant à ceux qui utilisent l'argument de la crise économique pour refuser aux femmes un congé de maternité d'une durée plus acceptable et plus encore une rémunération suffisante, et aux hommes un congé de paternité, je leur demande tout net, pourquoi toujours revenir sur les acquis sociaux en cas de crise économique? Ne vous rendez vous pas compte que tous les coûts économiques seront compensés par une plus grande participation des femmes au marché du travail, moins de discrimination, une égalité entre les genres et une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle et donc, à long terme, des bénéfices économiques réels? Enfin, à ceux qui veulent sacrifier les pères et les mères sur l'autel de la crise économique, je le répète, il ne doit pas y avoir de rabais à propos des droits fondamentaux.